Enfin, je voudrais que nous terminions l'année, pour ce qui est des programmes des intentions et des ambitions, par une déclaration commune des présidents des trois institutions. Je vous remercie et je m'excuse de devoir vous quitter.